Ze verdienen dan ook ondersteund te worden in doorgedreven digitalisering. De lidstaten moeten dus inzetten op het digitaliseren van het vennootschapsrecht, zeker gezien de concurrentiestrijd in de EU door de vrijheid van vestiging. Omdat vennootschappen zo kostbaar zijn, heerst er een gezonde concurrentiestrijd tussen de lidstaten om die oprichting zo eenvoudig mogelijk te maken. Digitalisering is daar een belangrijk onderdeel van.

Er bestaan wel meer dan voldoende andere middelen om de veiligheid van de oprichting te garanderen. Denk maar aan elektronische identificatiemiddelen of aan posteriori controle via het aandelenregister.

Dat zou niet alleen een pak minder geld en tijd kosten voor de vennootschappen zelf, maar het zou ook het aantal oprichtingen gevoelig kunnen doen stijgen. Dat kan alleen maar in het voordeel zijn van de economie waar die registratie plaatsvindt.